Wenn wir überlegen, wie groß die Fläche der Meere ist, die in EU Verantwortung sind, so ist das größer als die Landfläche.

Daran kann man auch sehen, wie wichtig die Meerespolitik insgesamt für uns ist.

Wir haben von den Meeren eine vielfache und steigende Nutzung traditionell schon immer die Schifffahrt und auch die Fischerei, dazugekommen sind Energiegewinnung aus Offshore Energieanlagen, z.

Öl und Gas und auch Windenergie.

Wenn wir in Zukunft noch mehr maritime Forschung und Wirtschaft betreiben und das Meer noch mehr nutzen wollen, dann müssen wir sehen, dass dieses Ökosystem geschützt bleibt. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Sache.

Damit genau das nicht passiert, hat die EU 2007 die integrierte Meerespolitik erfunden, die dazu da ist, dass man über die verschiedenen Sektoren und Ländergrenzen hinweg gemeinsam die Aktivitäten des Meeres nachhaltig entwickelt, dass man sieht, wie wirtschaftliche, soziale und auch Umweltfaktoren zusammenspielen können.

2008 gab es eine Roadmap für die maritime Raumordnung, 2010 wurde dann die integrierte Meerespolitik weiterentwickelt, 2011 gab es dafür einen bestimmten Haushaltsposten und jetzt 2013 ist tatsächlich dieser Vorschlag gemacht worden für maritime Raumordnung und integriertes Küstenmanagement. Das ist erforderlich, weil man natürlich bei wachsender Nutzung der Meere sehen muss, welcher Teil des Meeres wofür genutzt werden darf, wie man das am besten machen kann und wie man die Interaktion zwischen Meer und Küste so beschreiben kann, dass das eben auch nachhaltig passiert. Wir sprechen auch von einem blauen Wachstum als Teil unserer Politik, und auch dafür braucht man die maritime Raumordnung. Es sollen auch zukünftig gerade europäische Meere weiterentwickelt werden mit Aquakultur, mit blauer Biotechnologie, z.

auch mit mehr mineraler Rohstoffgewinnung aus dem Meer, mit Energie z.

aus Wellenenergie und anderem mehr und auch mit noch mehr Schiffen. Die Kommission hat jetzt einen Vorschlag gemacht, der besagt Alle die Staaten, die jetzt schon eine Raumordnung und integriertes Küstenmanagement haben, können das auch weiter möglichst so machen, wenn es erfolgreich war, und sollten nicht viel verändern. All jene, die das nicht haben, sollen eben eine Rahmenrichtlinie bekommen, wie das vernünftig entwickelt werden kann, und es soll einen Bericht zurück an die Kommission geben, jeweils über die Raumordnung und über das integrierte Küstenmanagement.

Ich komme aus Deutschland, da haben wir schon ein gut funktionierendes System, wo das integrierte Küstenmanagement also Wechselwirkungen zwischen Land und Meer einbezogen ist in die Raumordnung. Das habe ich dahin gehend verändert, dass man durchaus zum einen entweder maritime Raumordnung gesondert machen kann und dann außerdem das integrierte Küstenmanagement gesondert in einer Strategie beschreiben kann, oder man kann es eben auch gemeinsam entwickeln. Ich denke, das muss sein, weil genau das ja schon erfolgreich an manchen Stellen funktioniert. Ich habe auch gesagt, dass die Länder, die keine Küste haben, natürlich so etwas nicht machen müssen, und ich habe dafür gesorgt, dass die Liste der Aktivitäten, für die man das anwenden kann, nicht geschlossen ist, sondern es den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, wie sie jeweils ihre Meere und ihre Küsten entwickeln wollen.